Señora presidenta, estamos ante un informe de iniciativa de gran importancia para la sociedad civil en los países en desarrollo y también para las instituciones europeas. Antes de detenerme en los puntos más importantes de este informe, quisiera subrayar la posición unánime que hemos mantenido todos los grupos políticos al afrontar la situación de la sociedad civil en los países en desarrollo. También he visto la importancia que tiene el trabajo conjunto y el consenso para alcanzar un buen resultado, y gracias a esa buena voluntad, por la importancia que este informe tenía, conseguimos aprobarlo con 22 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Es un informe muy oportuno y pertinente, ya que refleja la realidad de la sociedad civil en muchos países en desarrollo que reciben ayuda de la Unión Europea.

También he tenido ocasión de reunirme con representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior y ellos también me han permitido ver otro prisma de los desafíos a los que hay que hacer frente en la Unión Europea para poder ayudar a los más desfavorecidos. Todos estamos de acuerdo en que se han de respetar los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. La sociedad civil en los países en desarrollo es tan débil que necesita de toda nuestra acción y atención. He visto las dificultades que viven cooperantes, periodistas, defensores de los derechos humanos situaciones inadmisibles que, en muchas ocasiones, les llevan a la muerte. También hay situaciones muy desesperadas en países en conflicto. Estoy pensando en África, donde los cooperantes y la sociedad civil sufren diariamente el azote del terrorismo. A lo largo de este texto ha sido mi intención subrayar el valor de la sociedad civil para preservar una sociedad más democrática, más digna y más justa, colaborando positivamente también con el sector público y el sector privado. Por otra parte, es de suma importancia, y así lo refleja el informe, el reconocimiento de la acción de la Unión Europea, ya que defiende y potencia el papel de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo. Las iniciativas las podría agrupar en dos partes. La primera, el apoyo político, donde se plantean varias medidas, como encuentros regulares con miembros de la sociedad civil en el marco de las visitas oficiales —cuando los diputados vamos en delegación, yo personalmente tengo la presidencia, a un país, siempre reservo un espacio para atender a todas las ONG—. También incorporar regularmente este tema en la agenda de los Consejos de Asuntos Exteriores. También el fomento de la coherencia de las políticas en materia de derechos humanos, desarrollo, justicia y seguridad. También la creación de un mecanismo de seguimiento y alerta temprana en relación con la reducción del espacio en la sociedad civil. La segunda iniciativa se refiere al apoyo financiero. Se recuerda que la Unión Europea es el principal donante de ayuda a las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo, pero pedimos que se incrementen los fondos de los instrumentos dedicados a ello, como el instrumento europeo de derechos humanos y el instrumento de cooperación al desarrollo. También se insiste en la necesidad de mayores sinergias entre todos los instrumentos, solicitando un seguimiento, país por país, de todas las actividades de apoyo a la sociedad civil financiadas por la Unión Europea. Para terminar, quisiera de nuevo recalcar ante esta Cámara la unidad de criterio en el trabajo desarrollado en comisión parlamentaria.

Por ese motivo, pido el apoyo de esta Cámara, porque creo que debemos lanzar un mensaje importante, alto y claro, a esta sociedad civil amenazada en muchos países del mundo.